Tener competencia sobre los ingresos y no solo sobre los gastos estimula la responsabilidad, previene el déficit y anima al desarrollo de políticas eficaces de apoyo a la economía productiva.

Nuestro apoyo al principio de federalismo fiscal se completa con nuestro acuerdo con los principios de estabilidad financiera, nuestro apoyo al paquete de gobernanza económica y nuestro respaldo a la armonización fiscal. Pero queremos para los sistemas fiscales regionales el mismo trato que para los estatales, porque vivimos la paradoja de afrontar una sanción europea por aplicar en Euskadi incentivos fiscales idénticos a los empleados en la misma época por algunos Estados miembros a los que ni se ha abierto procedimiento sancionador.